Aniversăm azi Ziua Europei, așa cum s a spus aici, într o Uniune Europeană fragmentată între speranțe și deziluzii. În acest context, alegerea, duminică, a lui François Hollande ca președinte al Franței și învestirea, luni, a liderului social democrat, Victor Ponta, ca prim ministru al noului guvern al României sunt pași importanți pe calea asumării, de către stânga progresistă, a responsabilității de a reda un viitor Proiectului european. De asemenea, aceste schimbări readuc speranța și încrederea într o Europă în criză, unde guvernele se schimbă sub presiunea nemulțumirii populare, unde sărăcia se extinde și revin în forță demonii trecutului xenofobia, antisemitismul, extremismul, naționalismul și protecționismul. Grecia este doar revelatorul eșecului european care își are originea în reducerea construcției continentale la dimensiunea economică. Sper ca noile tendințe de regrupare politică să declanșeze un proces de regândire și aprofundare a Proiectului european, inclusiv prin apărarea democrației, reafirmarea modelului social și atenuarea decalajelor între statele membre.